In deze zorgelijke financiële en economische tijden voor de Europese Unie is het perspectief van een veelbelovende impuls stellig zeer welkom. En die dient zich aan bij de komende handelsbesprekingen tussen de EU en Japan.

Tegelijkertijd benoemt de ontwerpresolutie bijzonder realistisch de grote obstakels op weg naar een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Japan. Aan Japanse zijde zijn het vooral de zogenaamde NTB's, non tarifaire belemmeringen, alsmede belemmeringen voor de markttoegang bij overheidsopdrachten. Dat het Europees Parlement bij het onderhandelingstraject van de Commissie de vinger sterk aan de pols wil houden toont betrokkenheid en verantwoordelijkheid, want voor onze burgers telt uiteindelijk het positieve resultaat.